Pa Janja Sluga. Izvolite, gospod poslanec. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani vsi prisotni, dovolite mi, naj vas danes drugače pozdravim, dober dan za dostojno življenje in učinkovito državo, mi tukaj prisotni poslanci z ministrstvom za delo družino socialne zadeve in enake možnosti in, naša država Slovenija ljudem, ki so na delovnem mestu pustili svoje zdravje, celo tistim, ki so delali praktično vse svoje življenje, po upokojitvi nismo sposobni zagotoviti dostojnega življenja, dostojnega življenja ne zagotavljamo niti invalidom niti delavnim invalidom niti tistim, ki so dejansko še sposobni, da oddelajo svoje delo po preostali delovni zmožnosti, torej invalidi so že za časa svoje delovne sposobnosti, ko so aktivni ves čas, pod nakovalom, želijo delati, težko jim je, njihova bolezen jih je dejansko omejila in danes tukaj pričakujem več, bom rekel, in tudi večje spoštovanje do tistih, ki nekako imajo pri svojem delu posebne potrebe, že tako nosijo velik križ, jaz pravim, da ga običajno ima vsak od nas, kakšen križ, zato se ne bi smelo biti težko dati v njihovo kožo, jaz bom rekel, da je dovolj, da se dobro zamislim pri sebi, se za trenutek spustim v njihovo kožo, jih poskušam razumeti in lahko občutim njihov bes in razočaranje, danes so finančne stiske tistih, ki so do zadnjega verjeli, da bo v penziji boljše, takšne, da je težko poslušati in vsi vsak dan lahko tole vidimo v časopisih in na TV-ju še najbolj pa tisti, ki gremo resnično po terenu, to opazimo pri ljudeh, pri preprostih ljudeh, ki jih je včasih sram reči, kot je rekel gospod državni sekretar, možnosti za varstveni dodatek so, ampak jih je sram reči, ker so celo življenje delali, da bi želeli prositi za pomoč in ravno za te se danes tukaj borim, nekaj statističnih podatkov na hitro, in sicer prag revščine za samsko osebo šeststo petintrideset evrov, povprečna invalidska pokojnina v letu dva osemnajst štiristo petindevetdeset evrov, deset tisoč upokojencev, ki imajo nižjo invalidsko pokojnino od tristo dvaindevetdeset evrov, se pravi, kakšen denar pa bi sploh porabili za to, da bi tem ljudem dali teh tristo devet, tristo dvaindevetdeset evrov, kot smo to storili za denarno socialno pomoč, in naprej, za sedem tisoč petsto Slovencev je situacija še precej slabša, toliko jih namreč prejema celo pod tristo evrov, spoštovani kolegi, s takšnimi zgodbami bom zdaj navedel dve ali tri, se srečujem pri delu na terenu in verjamem vam, da z nekimi opomniki, tudi jaz si ga rad napišem, spremljate in, in, in podajate svoje nagovore, ampak moj najboljši opomnik so ravno te zgodbe, te ljudi v stiski poslušati in si narediti opomnik, kako bomo delali tukaj, tole sporočilo mi je s SMS-om poslal gospod b delovni o invalid iz okolice Ptuja, Jožef, ali bi lahko postavil poslansko vprašanje, če se invalidnost lahko da nazaj, ker to mene ovira pri iskanju zaposlitve, jaz bi še rad delal, pa dela ne morem dobiti, sicer mislim, da mi nič ne manjka, jaz sedaj prejemam dvesto šestinsedemdeset evrov nadomestila, od tega pa ne morem živeti, pravi še, da nima nikogar, ki bi mu pomagal, in meni piše SMS in potem jaz seveda tole dam naprej na zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje in normalno dobim tudi odgovor, ki ga vsi poznamo: nemogoče je stornirati neko invalidsko, nemogoče je stornirati neko odločbo, iz danes na jutri reči, da nisi več invalid, želiš pa delati, veliko tukaj ljudi, ki so se srečali s tem, pa pač danes govorijo drugače, ker so šefi rekli tako, in nas tukaj, vam lahko rečem, je lahko res sram zakaj, ker mi dejansko več časa v tej državi namenimo temu, da bodo imeli pravice lenuhi, da bodo imeli pravice pa da bomo zaščitili vse živali in ne vem, zadnje čase o evtanaziji še druge stvari so, ki so pomembne, ampak toliko malo časa, kot pa namenimo tem, ki komaj preživijo, pa je res za nas, da se zamislimo, naslednji je bil dopis na moj email, gospa K, delovna invalidka, s štiriindvajsetimi leti delovne dobe, v njem pove, da je pisala že svoji zdravnici na pristojni CSD na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pisala sem tudi gospodu predsedniku Pahorju, SPIZ-u in na koncu piše nam, verjetno vas je več dobilo ta mail, in sicer, ker je delno upokojena, se ni, se ne more polno invalidsko upokojiti, dobila je negativno mnenje invalidske komisije kljub težji gibalni oviranosti živi z mizernim nadomestilom, ki ni za živeti in ne za umreti, na koncu doda, da verjetno čakajo, da bo prej umrla od živcev ali druge bolezni, da ji ne bo treba izplačevati njene penzije, in potem če se spet dotaknem vlade in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, sedaj želi te ljudi aktivirati, ampak tole gre zelo počasi in tega ne bomo dosegli v pol leta, aktivirati ljudi pomeni najprej izničiti strah delodajalcev pred delovnim invalidom in to se hitro ne zgodi, tako da se jih močno izogibajo, in ti ljudje se zavedajo, da so v pat poziciji, in mi tukaj smo zato, da jih spravimo ven iz tega mrtvega kota, iz tega kota, in sedaj tudi Marjan Papež kot direktor SPIZ priznava, da se na reformo invalidskega zavarovanja vedno pozabi, pravilno bi bilo seveda, da bi imel vsak pravico do poklicne rehabilitacije, in še enkrat, če smo s temi zgodbami kaj, sočutni, potem ni mogoče, da bi nekdo sedaj rekel, da SDS pa spet nekaj se promovira, tole je dejansko stranka, ki čuti s temi ljudmi, in mi dejansko gremo na teren in tam slišimo in to je naš opomnik za naše delo in tudi, če tako rečem, ljudje kričijo in nekateri govorimo, da so preglasni, ne slišimo jih, zato pa nekateri, oziroma včeraj sem slišal tukaj, da nekateri imamo preveč decibelov, nekateri si jih pa morajo malo na več narediti, da bodo slišali te stiske ljudi, potem še iz medijev ena zgodba. Stara sem petinštirideset let in že več kot deset let zaradi težje vodljive epilepsije, za katero sem zbolela pri štirinajstih letih, sem invalidsko upokojena, prejemam dvesto devetinsedemdeset evrov pokojnine, sem najemnica neprofitnega občinskega stanovanja in mama sina, ki hodi v četrti razred osnovne šole. Sprašujem, zakaj nikoli nihče od politikov tudi pred volitvami ne govori o invalidskih pokojninah, kot da te ne obstajajo, ali ne bi bilo prav, da tudi te povišajo, saj vse več invalidskih upokojencev živi v revščini. To se sprašuje gospa Sara iz Maribora oziroma bralka Večera. In država, vemo, da država sicer namenja še neke varstvene dodatke, s tistim pride lahko ta oseba na okvirno šeststo evrov, a prihodkov na mesec, ampak mora prositi za to, in ne želijo prositi, ker niso navajeni življenja prositi, ampak želijo delati, in ta zadeva ne gre skupaj in tudi ljudje verjamejo še zdaj, da se jim bo to pisalo na neko njihovo nepremičnino, na tisto osnovno bivališče hišico, če bodo tukaj dobivali varstveni dodatek, se pravi, prej smo jih prestrašili, zdaj se pa izgovarjamo, da ga lahko dobijo, in v nadaljevanju bom rekel samo še to, tako samo, kot tudi v Slovenski demokratski stranki se ves čas zavzemamo, da bi tistim, ki so delali, zagotovili vsaj toliko kot tistim, ki do zdaj še pač niso rabili, pa naj imajo teh tristo dvaindevetdeset evrov, nič ne bom rekel, ampak glede tega predloga pa spremembe zakona za pokojninsko invalidsko zavarovanje, bom samo prosil. Res lepa hvala vsem, ki imate srce, in lepa hvala vsem za posluh. Hvala za razpravo, gospod poslanec. Besedo imate gospa ...